Hvala lepa za besedo, predsednik. Ponovno ugotavljam, da imamo v tem državnem zboru dve skrajni ekonomiji. Želel bi, kolega Pogačnik in Logar, načeloma vaju spoštujem, jaz sem prej zato se razveselil, da sta tu v klopeh, da se lahko takole pogovarjamo, in tu z moje strani ni noben napad, kar pa sem rekel, za tem tudi stojim, ker so posamezniki pa razpravljali v tej smeri, kar sem omenil. Gre samo za Fiskalni svet in pa Evropsko komisijo, ki je podala mnenje, ampak jaz v teh mnenjih in tudi ostali strokovnjaki vidimo osemdeset procentov pozitivnih ugotovitev. Od tega celo se čuti opravičilo in so tudi pohvale. Ne vem, zakaj to spregledamo. Mi vidimo to samo cirka dvajset procentov opozoril, na katere so rekli, da se mora vlada odzvati, in vlada se je strokovno in zelo jasno odzvala na ta priporočila na tveganja. In jasno smo rekli, da smo, sprejemamo takšna opozorila. Vsaka vlada jih more in tudi ta vlada je rekla, da bo odreagirala in na ta tveganja sproti odreagira, kar prejšnje vlade niso. In samo na to sem želel spomniti, to je tista, tisto, kar govorim, da ne smemo pred javnostjo govoriti vse črno, če pa ni črno. Moramo odkrito povedati eno in drugo, to je to. Hvala lepa.